Ich darf erinnern, dass wir in der Wasserrahmenrichtlinie wirklich ein Jahrhundertgesetzwerk geschaffen haben, das zum Ziel hat, 2015 die europäischen Gewässer in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten.

Ich darf erinnern, wir haben beispielsweise die Trinkwasserrichtlinie, wir haben die Nitratrichtlinie, auch das EQS System, wo wir ja nächstes Jahr auch einen Vorschlag der Kommission zum Ausbau erwarten, und wir haben jetzt auch mit dieser Richtlinie, mit den Phosphatgrenzen in Geschirrspülern und in Waschmitteln, einen neuen Ansatz. Die Situation in den Mitgliedstaaten ist unterschiedlich. In manchen Mitgliedstaaten ist eben die Landwirtschaft der Hauptverschmutzer, in anderen sind es Industrie und Siedlungsabwässer, hauptsächlich abhängig davon, wie die Wasserhärte ist, was hauptsächlich von topographischen und sonstigen geologischen Gegebenheiten abhängt, und natürlich auch davon, wie in dem jeweiligen Mitgliedstaat der Ausbau des Kanalisationssystems bzw.

In manchen Mitgliedstaaten sind es nur ein paar Prozent, was eben diese Geschirrspüleinträge ausmacht, in anderen sind es wesentlich mehr. Hier haben wir nunmehr einen Kompromiss vorliegen, den wir von der EVP begrüßen, insbesondere auch dass wir die Geschirrspüler mit hineingenommen haben.

Wir erwarten aber auch von der Kommission, dass dieser Weg weitergeht, insbesondere natürlich, dass diese diffusen Verschmutzungsquellen, die Hauptverursacher bei den meisten Wasserproblemen sind, wie beispielsweise auch aus der Landwirtschaft und manchen Industriegewässern, angegangen werden. Hier hoffen wir, dass nächstes Jahr diesbezüglich auch Vorschläge kommen.